Mieliśmy już w Parlamencie Europejskim, w tym gmachu, pięć miesięcy temu, w grudniu, debatę, gdzie głównym oskarżonym był największy demokratyczny kraj świata Indie. I mam takie wrażenie, że panują w naszym Parlamencie podwójne standardy, że bardzo często nie oskarża się tych państw, które w sposób systemowy łamią prawa człowieka, które używają do tego brutalnego

Wydaje mi się, że w kontekście Indii możemy mówić właśnie o takim przypadku, gdy jest oskarżany kraj, który z całą pewnością jest znacznie bardziej demokratyczny niż szereg innych, o których nie mówimy lub prawie nie mówimy.

Jest rzeczą absolutnie ważną w kontekście tego, o czym mówimy w tej rezolucji, że trudno przewidzieć konsekwencje tego wyroku, ale bardzo łatwo przewidzieć, jakie będą konsekwencje tej rezolucji dla relacji Unii Europejskiej z jej strategicznym partnerem, jakim są Indie.